Proponowany wieloletni budżet jest skromny.

Budżet na WPR w ujęciu realnym jest już realnie o 12 mniejszy, a proponowana reforma WPR zmniejsza jej konkurencyjność i nakłada dodatkowe zadania, na które brak środków finansowych.